Het Parlement zal u en dan spreek ik de Raad aan uitdagen om ook echt de besluiten te nemen die nodig zijn om de Europese economische governance te versterken, want daarover maken wij ons zorgen.

Want als de Raad niet beweegt, dan verliezen we kostbare tijd om de toezichthouders ook op 1 januari echt aan de slag te krijgen. Vandaag stemt het Parlement met een brede steun voor twee belangrijke resoluties. Wij willen een centrale rol voor de Europese Commissie, meer communautaire methode, versterking van het stabiliteits en groeipact, waar gelukkig nu ook de Sociaal democratische Fractie zich wil achterscharen. En dat is van groot belang in deze moeilijke tijd. Maar we willen u ook vragen en dat is aan Raad en Commissie om de institutionele rol van dit Parlement, onze democratische rol, serieuzer te nemen en ook te betrekken in dit proces.